Sigur că sunt profesii așa cum a fost arătat în dezbaterile de astăzi care trebuiau reglementate. Prin această reglementare, sunt convinsă că se va ușura munca transfrontalieră, recunoașterea calificărilor. Statele au libertatea prin acest raport să certifice, dar trebuie să și raporteze. În același timp, cum spunea raportorul Schwab, sunt meserii, cum ar fi meșteșugurile, care ar trebui să fie reglementate unitar, precum și alte meserii. Eu consider că raportul este echilibrat și poate fi votat și sper să aducă o îmbunătățire pentru piața internă. Toți ne o dorim dezvoltată și cu profesii foarte bune și, sigur, cu un aport la creșterea competitivității în piața internă.